Hvala Vam na govoru gospodine premijeru i dobrodošao natrag u Europski parlament.

Vaš kolega, bivši predsjednik, gospodin Weber govorio je o dvojnim identitetima, regionalnom i nacionalnom. Moje je pitanje da li Vi zaista želite implementirati supsidijarnost i da li ga vidite kao pravi princip za Europsku uniju, naravno u tom slučaju i za našu zemlju? Kao što ste sami rekli, vlast koja je bliža građanima može bolje izvršavati svoje obaveze. Drugo je pitanje vezano za Uljanik, gdje ste i Vi odigrali značajnu ulogu i želim Vas pitati ipak globalno, da li vidite brodogradnju kao pravu europsku industriju gdje će jedan proizvod, a to je brod, biti zajednički europski proizvod? Treće je pitanje vezano za zapadni Balkan. Na neki sam način siguran da ćete Vi biti jedan od onih ljudi koji će se zalagati i biti za ulazak svih zemalja zapadnog Balkana u Europsku uniju, ali pitam se i volio bih čuti politički odgovor što znači taj dolazak gospodina predsjednika Vučića uskoro u Zagreb i što on donosi zapadnom Balkanu?